Am votat în favoarea raportului, deoarece protecția datelor cu caracter personal și respectarea vieții private constituie drepturi fundamentale. Salut faptul că ansamblul plăților executate în 2011 de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor nu conține erori semnificative. Totuși, Autoritatea trebuie să continue îmbunătățirea sistemului său de monitorizare și control. Trebuie acordată o atenție deosebită gestiunii economice și eficienței utilizării creditelor în exercitarea responsabilităților Autorității. Consider că trebuie urmărit un interes dublu protecția eficientă a datelor și oferirea unor servicii ieftine. De asemenea, este nevoie de o abordare diferențiată pentru domeniul online și cel offline. Trebuie să sporim gradul de încredere al cetățenilor și să impunem garanții de securitate. Fac apel și la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România pentru o monitorizare mai eficientă a datelor.